Všetci sme spoločne totižto na tej istej lodi, a preto musíme opatrne narábať s opatreniami, ktoré by nás priviedli k ešte väčšej makroekonomickej nerovnováhe. Sme svedkami zrodu bankovej únie, ktorá bude aj v budúcnosti dôležitým nástrojom pri zvládaní podobne zložitých hospodárskych a finančných situácií, aké prežívame v súčasnosti. Iste je nevyhnutné, aby štáty eurozóny mali v rámci mechanizmov bankovej únie dostatok financií pre udržanie stability meny. Aby však bola činnosť bankovej únie naozaj prínosom pre celú Európsku úniu, je potrebné, aby boli prostriedky vyčlenené na riešenie krízových situácií dostupné pre všetkých.